Cette famine qui frappe la Corne de l'Afrique est la pire que le monde ait connue en soixante ans. Nous devons saluer l'action rapide de l'Union européenne et de la Commission pour tenter de répondre à ces situations insoutenables.

À court terme, d'abord. Il manque encore un milliard de dollars pour sortir véritablement de cette crise humanitaire dont le pire est, hélas, encore à venir. À plus long terme, ensuite, nous devons impérativement nous interroger sur ses causes pour mieux les appréhender et les prévenir. Les facteurs de cette crise sont multiples.

Autant de phénomènes que nous aurions dû anticiper. Pourtant, l'Union européenne et les États membres continuent de les ignorer ou d'y répondre trop faiblement.

L'Union européenne doit soutenir les acteurs locaux désireux de sortir la région de sa spirale guerrière. Elle doit intégrer, dans ses politiques de développement, la lutte contre l'accaparement des terres. Elle doit, lors de la prochaine réforme de sa politique agricole commune, redonner à l'agriculture son rôle premier, celui de nourrir les hommes et non la spéculation. Elle doit, pour ce faire, imposer une régulation stricte des prix des matières premières agricoles. Elle doit proposer et soutenir la création rapide, au sein de l'ONU, d'une agence mondiale de régulation des marchés et la constitution de stocks physiques de céréales telle que votée par ce Parlement. Enfin, l'Union européenne doit être plus ambitieuse dans la lutte contre les changements climatiques, plus généreuse aussi dans l'aide à l'adaptation allouée aux pays en développement.